Herr Präsident! Was hier in den letzten Tagen passiert ist, ist ein Stück aus dem Tollhaus. An den Rat muss man ganz klar sagen Wir haben eine Methodik gemeinsam abgestimmt. Die Kommission hat darauf hingewiesen. Über Monate hat es keine methodischen Einwände gegeben. Dann, als die Liste langsam bekannt wird, gibt es massive Interventionen aus Panama, aus den entsprechenden amerikanischen Jurisdiktionen und ebenso aus Saudi Arabien. Und plötzlich entwickelt sich eine Methodenkritik. Diese Methodenkritik ist überhaupt nicht glaubwürdig. Es ist auch bis heute nicht eine einzige der Länderbewertungen der Kommission in der Substanz von den Mitgliedsländern kritisiert worden. Stattdessen streichen Sie dieses wichtige Instrument gegen die Geldwäsche. Und daher ist jetzt die Frage Wie gehen wir jetzt weiter? Da kann ich nur sagen Lassen Sie uns jetzt nicht nachlassen, sondern die Kommission hat darauf hingewiesen für wichtige Länder ist die Prüfung nicht abgeschlossen für Russland, für Aserbaidschan, für die Vereinigten Arabischen Emirate, für Länder, wo wir hier gesehen haben, dass es große Probleme gibt. Also ganz klar Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, sondern die Prüfungen müssen fortgesetzt werden.

Und die Kommission sollte alle Länderevaluierungen endlich veröffentlichen, damit wir die transparente Debatte bekommen, die die Bürger zu diesem Thema auch verdienen.